Na posilnenie tohto dojmu zamestnala množstvo všelijakých odborníkov, kontrolórov, veterinárov a úradníkov a vybudovala bohaté inštitucionálne zázemie garantujúce akúsi európsku kvalitu potravín.

Vedecká komunita považuje dioxín za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Sú karcinogénom najvyššieho stupňa, ale spôsobujú aj zníženie bunkovej a hormonálnej imunity, zvýšenú náchylnosť na infekcie, zníženú plodnosť, zvýšenú potratovosť, dysfunkciu vaječníkov, poruchy pôrodu, zvýšenú úmrtnosť plodov, poruchy vývoja centrálnej nervovej sústavy, patologické zmeny steroidných hormónov a receptorov atď.

Hromadia sa v tkanivách živých organizmov a Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že ak sa do priameho obehu dostane dioxín s veľkosťou jedného zrnka ryže, zodpovedá to množstvu ročného limitu pre milión ľudí.

Podľa súčasných zistení putovali kontaminované vajcia do Holandska, Veľkej Británie, mäso do Francúzska a Dánska. Pýtam sa preto, pán komisár, ako je možné, že podnik, ktorý dodáva kŕmne zmesi tisícom farmárov, nie je evidovaný v predpísanom systéme kontroly? Aká je súčinnosť štátnych inštitúcií v Nemecku, keď sa podniku umožní vyrábať kŕmne zmesi bez toho, aby bol súčasne zaevidovaný do systému kontroly?